Señor Presidente, representantes de la Comisión y del Consejo, creo que se habrán dado perfecta cuenta de que todos en este Parlamento estamos reclamando, exigiendo, unos instrumentos de defensa comercial modernos, especialmente urgentes y necesarios ahora, ante el debate de la posible concesión a China del estatus de economía de mercado. Necesitamos procedimientos más rápidos y eficaces, plazos más cortos para la imposición de medidas. Y hay que permitir a la Comisión Europea que pueda iniciar investigaciones por iniciativa propia y adoptar medidas provisionales desde que exista una amenaza razonable de daño. Francamente, creo —igual que quienes me han precedido en la palabra— que es necesario suprimir la regla del derecho inferior para aplicar derechos antidumping más altos, igual que hacen otros socios comerciales. Miren, me parece lamentable, totalmente inaceptable que el representante del Consejo diga que todavía tienen tiempo. No podemos esperar más en términos de trabajo, en términos de destrucción de fábricas, en términos de pérdida de talentos, de capital productivo. ¿Cuántos puestos de trabajo hace falta que se pierdan para que el Consejo sea capaz de asumir su papel, su obligación, y de llegar a un acuerdo que impida que se pierda ni un solo puesto de trabajo más? Le pido, por favor, que no alimente las expectativas antieuropeístas por su incapacidad para defender a los europeos.